Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, pokud jde o současný stav vývoje Společenství,

Vyplývá z toho, že tato oblast spadá do působnosti členských států za předpokladu, že respektují právo Společenství. Dohody o zamezení dvojího zdanění, které jsou uzavírány bilaterálně mezi členskými státy v souladu se zmíněnou autonomií podle vzorové dohody OECD, se nezdají dostatečné pro odstranění veškerého právního dvojího zdanění v Evropské unii. Komise, která má výhradní právo zákonodárné iniciativy ve Společenství ve vztahu k přímému zdanění, v současné době patrně preferuje pragmatický přístup k této otázce vzhledem k zásadě subsidiarity platné pro legislativu Společenství v oblasti přímého zdanění a vzhledem k požadavku jednomyslnosti. Takovým pragmatickým přístupem by mohlo být posílení spolupráce mezi členskými státy, aby se zajistilo, že jejich vnitrostátní daňové systémy včetně dvoustranných dohod o zdanění vzájemně hladce fungují.

2007. Zdůraznila, že fungování vnitřního trhu lze zlepšit prostřednictvím spolupráce v oblasti zdanění na úrovni členských států, a případně na evropské úrovni, za současného respektování pravomocí členských států.